Kroatien ist ein zutiefst europäisches Land, mitteleuropäisch und mediterran zugleich, mit Wurzeln in der Antike und im Mittelalter. Es ist zugleich ein sehr modernes europäisches Land, das sich intensiver als jedes andere Bewerberland auf die Mitgliedschaft in der Europäischen Union vorbereitet hat. Angesichts dessen ist es schon etwas merkwürdig, dass wir heute schon wieder über den Beitritt Kroatiens diskutieren und morgen abstimmen, denn eigentlich ist diese Debatte Ich bin Libor Rouček nicht nur für die hervorragende Weise dankbar, in der er diesen Bericht vorbereitet hat, sondern auch dafür, dass wir in der ersten Ziffer auf meinen Vorschlag hin darauf hingewiesen haben, dass Kroatien von uns eigentlich schon am 1. Dezember 2011 ein rechtsverbindliches Ja zu seinem Beitritt bekommen hat. Erst dann konnte es die Volksabstimmung durchführen, erst dann konnte der Ratifikationsprozess in den 27 Mitgliedstaaten beginnen, der nun fast abgeschlossen ist, erst dann war es möglich, Europawahlen vorzubereiten, wie sie am letzten Sonntag Gott sei Dank stattgefunden haben. Ich sehe es als sehr problematisch an, wenn jetzt Kollegen in manchen nationalen Parlamenten leider auch in meinem eigenen Mitgliedstaat plötzlich anfangen, in letzter Minute so zu tun, als sei der Beitritt Kroatiens eine völlig neue und völlig offene Frage. Wir haben klar Ja zu Kroatien gesagt, weil Kroatien schon zu diesem Zeitpunkt die Bedingungen erfüllt hatte.

aber dann dafür die Dinge vorher erledigt. Kroatien hat dies, wie die Kommission in ihrem Bericht klarstellt, in den offenen zehn Punkten, die noch zu verbessern waren, eindrucksvoll und eindeutig getan.

Wir erneuern unser Ja zu Kroatien und freuen uns auf diesen Mitgliedstaat am